Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Eines muss uns klar sein Die Tragödie von Lampedusa wurde durch Schlepper verursacht, die die Menschen mit falschen Versprechungen in den Tod geführt haben. Die Frage ist Wie können wir gegen diese kriminellen Organisationen optimal vorgehen? Wie können wir auch die Ursachen dieser illegalen Migration effektiv bekämpfen?

im Kampf gegen Schlepper erhöhen, dass wir die Chancen erhöhen durch neue Kooperationen mit Drittstaaten, die wir auch dringend brauchen werden Sie haben das angeschnitten und dass wir damit letzten Endes helfen werden, eine Fülle von Menschenleben zu retten.

Wir werden viel mehr investieren müssen in die Entwicklungshilfe, um Staaten zu stabilisieren, die nicht intakt sind, die nicht in der Lage sind, ihre Menschen zu versorgen, wo die wirklichen Ursachen für diese Migration sind. Und wir sollen uns auch einen Vorschlag von mir überlegen, dass wir über Massenmedien Informationskampagnen in den Ursprungsländern starten, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, in welche Gefahren sie sich begeben, wenn sie sich in die Hände von Schleppern begeben, und auch darüber zu informieren, wie die legalen Zuwanderungsmöglichkeiten in die Europäische Union aussehen. Ein ganzes Paket sollte helfen, dieses Drama sich nicht wiederholen zu lassen.